Je ne vois pas l'utilité aujourd'hui de démontrer qu'aucun des rapports n'a de majorité. Il y a une nécessité de discuter dans presque tous les groupes.